qui exportent.

Pourquoi une telle absurdité? C'est parce que vous êtes dans l'idéologie, et c'est l'idéologie qui vous fera crever.